Pane předsedající, je zcela jistě zájmem spotřebitelů mít možnost při nákupu nápojů rozlišit, zda si kupují pravou ovocnou št'ávu, nebo pouze nápoj vyrobený z koncentrátu, tzv.

V tomto ohledu jde jistě o zpřesnění směrnice a jde to správným směrem. S obavami jsem nicméně sledoval návrhy na zavedení nové povinnosti označování nektarů výrazy přislazeno nebo s přídavkem cukru následovanými údajem o maximálním množství přidaného cukru vypočteném jako sušina a vyjádřeném v gramech na litr. Taková změna by spotřebitele maximálně zmátla a zjevně by měla negativní ekonomický dopad na producenty. Nektary by se totiž staly jedinou kategorií nealkoholických nápojů, u nichž by množství přidaného cukru muselo být obligatorně uváděno, což by tyto výrobky podstatným způsobem znevýhodňovalo ve srovnání s jinými nápoji. Jsem proto rád, že zvítězil zdravý rozum a tento návrh neprošel.

Obávám se, že o tom české zahrádkáře nepřesvědčím.